virðulegur forseti það er náttúrlega vandræðalegt að alþingi skuli þurfa að beita dagskrártillögu til að kalla fram eðlileg samskipti við hæstvirtan forsætisráðherra sem hann ætti að hafa sýnt manndóm sinn í að verða við það er ósk um eðlilega umræðu um eitt stærsta kosningaloforð fyrir síðustu kosningar ef ekki stærsta kosningaloforð allra tíma þetta er eftirtektarverður vesaldómur að beina síðan spjótunum að samstarfsflokknum þegar um þetta er að ræða ég verð að segja að mér finnst áhugaverð staðan sem komin er upp í íslenskum stjórnmálum að hæstvirtur forsætisráðherra er byrjaður að segja af sér núna í fyrsta málaflokknum sem snýr að verðtryggingunni og afnámi hennar hæstvirtur forsætisráðherra getur ekki talað um þetta mál og ég spyr hvaða mál er næst